Uno de ellos nos dice que, precisamente, esta se ha retrasado porque había un acuerdo con el Parlamento para hacerla una vez que el Tratado de Lisboa entrase en vigor.

al señor Comisario por la Comunicación que nos ha presentado, que supone un buen ejercicio intelectual sobre cómo han funcionado hasta aquí las perspectivas financieras y cómo deberían funcionar las siguientes. Y, gracias, nuevamente, por señalar los puntos débiles de estas perspectivas financieras, particularmente, la escandalosa incapacidad del actual marco financiero para responder a las necesidades inesperadas. Les recuerdo que la única respuesta que se ha dado hasta ahora para cuando encontramos una necesidad inesperada, es quitarle dinero a la agricultura para financiar otras cosas.

Pero, señor Comisario, aun reconociendo la dificultad de su posición actual de ofrecer una review que no se pueda confundir en ningún caso con una revisión —y le reconozco que esto es realmente un ejercicio brillante—, no resisto la tentación de leer en alto el memorándum que acompaña la comunicación